2. svetovej vojny, dnes oslavujeme Deň Európy a treba povedať, že Európska únia je veľmi osobitý a unikátny model, ktorý je postavený najmä na demokracii a na spolužití národov v Európskej únii. O to je pre nás deprimujúcejšie, že práve v čase, keď oslavujeme takéto výrazné výročia, pár dní predtým maďarský parlament, neskôr maďarský prezident, podpísali ústavu, ktorá je v rozpore so základnými princípmi demokracie.

Nielenže nespolupracoval s opozíciou pri prijímaní základného zákona svojej krajiny, ale tým, ako je koncipovaná ústava, veľmi zásadným spôsobom narúša aj práva menšín, narúša aj dobré susedské vzťahy medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie.